My oczywiście możemy mieć pewne wątpliwości co do finansowania kampanii wyborczej, co do przebiegu kampanii wyborczej. Nie wszyscy są być może zachwyceni tym wszystkim, ale oni zrobili to, co do nich należało przeprowadzili demokratyczne wybory.

Wobec tego Gruzini zrobili, co do nich należało, teraz czas na nas.

Liczę na bliską współpracę i jestem przekonany, że jeśli tylko będziemy tego chcieli, to zrozumiemy, że teraz jest nasz obowiązek moralny i polityczny. Zachęcam Pana do ciężkiej pracy, wiem, że Pan potrafi ciężko pracować.